Ce rapport, Monsieur le Président, arrive trop tard

J'ai déposé des amendements dans le cadre du règlement financier pour que l'on modifie le calendrier. Il faut que la Commission européenne dépose les comptes avant le 31 mars de chaque année, que la Cour dépose son rapport avant le 30 juin, et que le Parlement vote avant le 31 décembre. Il est impensable, aujourd'hui, qu'au mois de novembre, nous parlions encore des affaires de l'année

Je suggère donc que la Cour puisse nous aider à surveiller le fonctionnement de l'Union. Un dernier mot sur la gestion partagée je crois qu'il faut revenir sur cette gestion partagée. Je m'interroge sur l'indépendance des autorités d'audit, sur les relations avec nos instituts nationaux de contrôle, et je crois que cette gestion partagée qui a eu son utilité en son temps devrait être réexaminée.